Señora presidenta, Consejo, Comisión, estamos de nuevo ante un nuevo escándalo, un nuevo fraude, en el que miles de ciudadanos ven cómo sus ahorros desaparecen por prácticas ilícitas. Yo creo que es importante reconocer que, en esta Unión, donde existe una libertad plena de movimientos de capitales, en esta Unión en la que estamos trabajando para mejorar la consolidación de los mercados de capitales continentales, con nuevos impulsos para, como digo, impulsar esa unión de los mercados de capitales en la Unión, necesitamos también reconocer que la supervisión nacional no es suficiente, que las grandes compañías utilizan los márgenes de la regulación nacional para arbitrar